Señora presidenta, vamos a decidir hoy qué modelo de comercio internacional defiende la Unión Europea, si el proteccionismo de Trump, América primero, o los principios y valores primeros a través de una política comercial que pone reglas a la globalización para que sea más justa. Una política comercial que no se limita solo a suprimir barreras comerciales, sino a garantizar y promover los estándares sociales, laborales y medioambientales de la Unión Europea en el resto del mundo.

Siempre hay margen de mejora, y ese es nuestro papel, pero con el CETA, gracias al trabajo de muchos ―también, desde luego, de nuestro Grupo―, hemos dado pasos importantes en materia de transparencia, de desarrollo sostenible, de participación de la sociedad civil y de defensa de nuestro Estado del bienestar y de los servicios públicos. El CETA es una oportunidad, porque con este Acuerdo nos comprometemos con nuestros socios canadienses a avanzar hacia una globalización más justa y solidaria. Y a mis compañeros de la GUE españoles les digo que ser de izquierdas no es ser proteccionista ni nacionalista. Si creen eso, les superan por la izquierda Donald Trump, Marine Le Pen y los compañeros antieuropeístas de la bancada de la extrema derecha.